Hvala lepa za besedo. Spoštovani prisotni. Na Ministrstvu za notranje zadeve in v policiji vsa priporočila, državnega preventivnega mehanizma obravnavamo resno, odgovorno odgovorno in z vso skrbnostjo, da jih v tudi v večji meri izpolnimo. Kot je bilo že uvodoma rečeno, se večji del priporočil nanaša na administrativne napake, ki pa jih tudi sproti odpravljamo oziroma skrbimo, da sistem, da se odpravljajo sistemsko, da se ne bi ponavljale. Žal pa ugotavljamo, da neizvršena priporočila ostajajo, in so predvsem tista, ki zahtevajo večji finančni večja finančna sredstva. Naj izpostavim, da smo na podlagi priporočil varuha v policiji izvedli usposabljanje preko štiristo policistov, in s tem bomo tudi nadaljevali v prihodnje. Redno pa tudi obiskujemo policijske postaje in tako preverjamo na terenu, če se ta priporočila tudi upoštevajo v praksi. Naj naj navedem samo nekatere konkretne primere. Varuh je izpostavil nekatere pomanjkljivosti opremljenosti policijskih prostorov, zlasti tistih za pridržanje. Naj povem, da te pomanjkljivosti odpravljamo. Kot. Naj navedem pa tudi primer za dobro sodelovanje in primer upoštevanja priporočil varuha, predvsem v naporih, ki so bili vloženi za pri uvedbi električnega paralizatorja. Kljub temu da sicer priporočil varuha nismo dodali v Zakon o nalogah in pooblastilih policije, pa smo priporočila upoštevali pri v pravilniku, ki ta električni paralizator, naslavlja, in smo te pred, te omejitve, noter tudi zapisali. Dovolite mi še nekaj statističnih podatkov. Za leto dva tisoč sedemnajst je bilo obiskanih sedemindvajset policijskih postaj ravno s tem namenom upoštevanja, priporočil varuha. Od vseh sto dvainsedemdeset danih priporočil jih je bilo več kot dve tretjini uresničenih, sprejetih, a še ne uresničenih je devetinštirideset, vendar pri tem sprejemamo ustrezne ukrepe za njihovo realizacijo. Hvala lepa.